Wir haben heute das Thema Einreiseregelungen, aber wir wissen und spüren alle, dass es um mehr geht.

Und wir als EVP wollen die Zusammenarbeit, wir wollen einfach miteinander reden jeder in seiner Verantwortung miteinander Brücken bauen.

Wenn er sagt, er kämpft gegen den islamistischen Terrorismus, dann hat er uns als EVP an seiner Seite.

Das ist das Bild, das ich seit jungen Jahren im Kopf habe. Generalverdacht für einzelne Staaten, Generalverdacht für einzelne Religionsgemeinschaften Das führt nicht zu Freundschaft und zu Abbau von Hass, das führt zu neuem Hass.

Die USA waren für mich immer das Land des freien Marktes, der freien Marktwirtschaft. Jetzt erleben wir einen amerikanischen Präsidenten, der jede Handelsbeziehung abbrechen will, die TTIP Gespräche beendet, das transpazifische Abkommen zerreißt. Wir als Europäer wollen den Handel, wir wollen die Partnerschaft im fairen Welthandel, und deswegen werden wir im Februar auch für CETA stimmen und damit ein klares Signal setzen. Wir unterstützen auch die Kommissarin Malmström bei allen Bestrebungen, mit Mexiko, mit Kanada, mit Japan, mit anderen ins Gespräch zu kommen und den Handel zu stärken. Wir wollen diesen Handel.

Und Trump stellt sich jetzt hin und sagt, dass Folter effektiv ist und er seinen Behörden freie Hand dafür gibt.

Und deswegen darf es dazu nicht kommen.

Er sieht, dass Europa und China die zwei großen wirtschaftlichen Konkurrenten sind, die Amerika auf Augenhöhe begegnen können.

Beide Paare, die ich gerade beschrieben habe, haben für die Freiheit in dieser Welt gekämpft.

Donald Trump und Theresa May stehen leider Gottes für den nationalen Egoismus und nicht mehr für das Weitertragen der Flamme der Freiheit auf dieser Welt.